forseti íslands hefur gefið út svohljóðandi bréf forseti íslands gjörir kunnugt ég hefi ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra að alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda mánudaginn fimmtánda janúar tvö þúsund og sjö klukkan tuttugu og þrjú þrjátíu gjört í reykjavík tíunda janúar tvö þúsund og sjö ólafur ragnar grímsson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 fundir alþingis hefjast því nú á ný

svo og starfsmönnum þingsins óska ég gleðilegs árs þakka hið liðna býð menn velkomna til þingstarfa og læt í ljósi þá ósk og von að störf okkar megi verða landi og lýð til blessunar